Tito lidé se po zavedení schengenského systému mohou volně pohybovat po našem území a my nejsme schopni kontrolovat jejich pohyb ani nejsme schopni je sledovat. Je proto tedy bezesporu zásadní, abychom se starali o to, že kdokoliv, kdo překračuje vnější hranice Evropské unie, nepředstavuje hrozbu ani pro vnitřní bezpečnost, ani pro veřejný pořádek. Musíme tedy zavést nejen systematické kontroly na hranicích, ale také efektivně využívat systém SIS a databázi Interpolu, která eviduje ukradené či ztracené dokumenty. Takováto mezinárodní spolupráce je nutná, protože Evropská unie nemůže bojovat proti terorismu sama, natož tento boj vyhrát.